Dzisiaj, kiedy tyle osób w Europie wątpi w sens integracji, wątpi we wspólne rozwiązania i ma poczucie, że Unia jest dla biurokratów, a nie dla ludzi, nowe zasady dotyczące roamingu może przełamią u niektórych osób te wątpliwości, pokażą, że właśnie Unia potrafi podejmować takie rozwiązania, które są z korzyścią dla obywateli i konsumentów. Nie zawsze udaje się nam uchwalać zasady, które mają tak bezpośrednie przełożenie na życie codzienne to ma bezpośrednie przełożenie. I dlatego, gratulując Angelice Niebler, chcę przyłączyć się do jej próśb, aby upowszechniać nasze osiągnięcie dojście do takiego porozumienia wszystkich sił politycznych, upowszechnianie tego właśnie wśród obywateli,

W Europie, na świecie zmienia się po prostu styl życia i formy kontaktów między ludźmi.

Chcemy coraz szybszej informacji, chcemy mieć kontakt z przyjaciółmi gdziekolwiek jesteśmy, coraz więcej też podróżujemy i właśnie dlatego że zmienia się nasz styl życia ta decyzja, którą podejmiemy dzisiaj, będzie tak bardzo ważna dla wszystkich. Chodzi nie tylko o obniżenie kosztów, ale też o to, że obywatele będą mieli większy wpływ i większą kontrolę nad swoimi wydatkami. Firmy będą musiały nas informować o naszych kontach, wydatkach, my sami zadecydujemy, ile zapłacimy, a nie za nas będzie się podejmowało tę decyzję.